kivéve a biztonság és állampolgárság kérdését. Úgyhogy lépjünk egy kicsit távolabb és nézzük meg, mi az a többéves keret, amit most végrehajtunk?